Als ik dan mag voortgaan ik vind dat wij moeten vasthouden aan nucleaire energie. Dat is een van de belangrijke bronnen van klimaatvriendelijke energie. Ik weet dat een groot deel van dit Parlement het daar niet mee eens is, maar dat is heel belangrijk. Ten tweede is er het vasthouden aan gas. Nederland is gas aan het afschaffen. Dat is erg slecht. Dat kost ontzettend veel geld en gas is een klimaatvriendelijke grondstof.